Mě by zajímala otázka, zda vy vidíte rovnítko mezi vyhýbáním se daním a placením nižších daní v některých členských státech? Druhá otázka je, zda považujete tento návrh Komise za dostatečný?